Monsieur le Président, certains députés se présentent ici en défenseurs autoproclamés des valeurs européennes, distinguant arbitrairement qui les respecte de qui les bafoue, et condamnant tous ceux qui ne marchent pas dans leur direction à sortir de l'unanimité. L'Europe des nations renaît, l'Union européenne éclate. La démocratie, le pluralisme, la tolérance et la liberté sont des piliers intangibles de notre institution. Beaucoup l'ont rappelé hier, avant de préciser que cela ne devait pas s'appliquer à M.

La démocratie, c'est bien quand tout le monde vote pour vous.